Aujourd'hui donc, un peu avant la fin de ce mandat, nous voulons vraiment insister sur le fait que la Sierra Leone un des pays les plus pauvres du monde qui a vraiment réussi à mettre en place ce tribunal spécial pour juger les horreurs des responsables, soit soutenue. Je crois, ayant été chef de la mission d'observation des élections en Sierra Leone pour l'Union européenne, qu'il est vraiment de notre responsabilité politique et morale de soutenir ce tribunal, parce qu'il serait vraiment inacceptable et inimaginable que, pour des raisons peut être financières, ce tribunal ne puisse continuer son travail.